Zabierając głos w debacie dotyczącej importu z Brazylii do Unii potencjalnie niebezpiecznego dla konsumentów mięsa wołowego chcę zwrócić uwagę, że unijne służby weterynaryjne i sanitarne tego nie wykryły, a o sprawie dowiedzieliśmy się z mediów. Taki proceder miał jednak miejsce i trwał całymi miesiącami, co potwierdza śledztwo brazylijskiej policji, prowadzone między innymi wobec największych zakładów przetwórstwa mięsa wołowego. Do Unii tylko w roku 2016 sprowadzono z Brazylii ponad 145 tys. ton wołowiny, co stanowi aż 42 całego importu tego mięsa do krajów Wspólnoty, i raczej nie ulega wątpliwości, że niebezpieczne dla konsumentów mięso znalazło się na europejskich stołach, a to świadczy o ogromnej skali zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia publicznego. W tej sytuacji proponowane przez Komisję wzmożone kontrole importowanego brazylijskiego mięsa są raczej półśrodkami.